Frau Präsidentin, Frau Kommissarin!

Ich denke, das ist ein sehr gutes Abkommen, was zwischen Vietnam und der Europäischen Union ausgehandelt worden ist. Es hat einen sehr deutlichen, aber asymmetrischen Reduktions Fahrplan für die Zölle, man hat sich über Standards geeinigt, 169 GIs sind akzeptiert worden von Vietnam 169 GIs daran sollten sich andere Partnerländer mal ein Beispiel nehmen. Über die öffentliche Beschaffung hat man sich geeinigt, und es ist im Grunde ein geschaffen worden. Insofern wirklich ein bemerkenswertes Abkommen.

1948. Also In dem Handelsabkommen ist ein klarer Bezug zur Frage der Menschenrechte und der Sicherung der Menschenrechte. Damit ist auch außer Frage, dass das Partnerschafts und Kooperationsabkommen, das 2012 auf den Weg gebracht worden ist, mit dem Handelsabkommen eine rechtlich verbindliche Verknüpfung hat und damit die Menschenrechtsklausel aus dem

Ich glaube, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, darüber sind wir uns alle einig, dass natürlich Menschenrechte und Handel unmittelbar zusammengehören. Ich kann mir schlechterdings keine Handelsbeziehung vorstellen, wo Menschenrechte nicht respektiert werden. Übrigens In dem TPP Abkommen, das ja Vietnam auch unterzeichnet hat, ist explizit der Fortschritt bei der Menschenrechtsentwicklung mit der Marktöffnung gekoppelt, also ein Automatismus entwickelt worden.

Wenn man sich jetzt Vietnam anschaut, wissen wir alle, dass Vietnam ein sehr dynamisches Land ist, in einem Transformationsprozess ist und Herausforderungen mit sich trägt und viele Fragen von Menschenrechten auch zu thematisieren sind, insbesondere zum Beispiel die Frage der Meinungsfreiheit. Als Instrument ist natürlich im Rahmen der Klausel im Partnerschafts und Kooperationsabkommen und verbunden mit dem Handelsabkommen der Menschenrechtsdialog zu sehen.

Die Frage, wie man diesen Menschenrechtsdialog verbessern kann, damit er vielleicht ein Stück weit tatkräftiger wirkt. Vielleicht in fünf Punkten die Frage, ob wir Verbesserungen brauchen, also die Frage der Zieldefinition für den Menschenrechtsdialog, brauchen wir konkrete milestones in den Gesprächen. Manchmal, habe ich das Gefühl, plätschern die Gespräche etwas dahin.

Ich glaube, aus dem Handelsabkommen werden sich auch unabhängige Gewerkschaften entwickeln, können wir klare Regeln zur Einbindung garantieren und auch materielle Unterstützung, wo eben die Zivilgesellschaft nicht die entsprechenden Mittel hat. Drittens können wir die Kohärenz der EU noch verbessern, sowohl was auf der Ebene der Kommission und des EADS passiert, aber auch auf den verschiedenen Ebenen der Verhandlungen und Gespräche, dass es wirklich eine Kohärenz in der EU Politik gibt. Viertens Wie sieht es mit der Evaluierung des Menschenrechtsdialogs aus? Kann man da noch bessere Benchmarks, Indikatoren einziehen?